virðulegur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali þrjú hundruð fjörutíu og átta frumvarpi til laga um breytingu á lögum um orkustofnun númer áttatíu og sjö tvö þúsund og þrjú og lögum um leit rannsóknir og vinnslu kolvetnis númer þrettán tvö þúsund og eitt með síðari breytingum með frumvarpi þessu er lagt til að orkuráð sem starfar samkvæmt lögum númer áttatíu og sjö tvö þúsund og þrjú um orkustofnun verði lagt niður er frumvarpið í samræmi við tillögur nefndar um endurskipulagningu orkusjóðs sem skilaði skýrslu sinni og tillögum í mars tvö þúsund og ellefu í núgildandi lögum kemur að ráðherra skipi fimm menn í orkuráð og að verkefni orkuráðs séu meðal annars fólgin í ráðgjöf við framkvæmd verkefna og að gera tillögur um lánveitingar og greiðslur úr orkusjóði með frumvarpinu er gert ráð fyrir að verkefni orkusjóðs færist yfir til orkustofnunar og að sérstakri úthlutunarnefnd orkusjóðs verði falið að gera tillögur um lánveitingar og greiðslur úr orkusjóði ástæður þess að með frumvarpinu er lagt til að hlutverk sérstaks orkuráðs verði lagt niður eru annars vegar að orkustofnun er stjórnað samkvæmt sérstökum árangursstjórnarsamningi við atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið og hins vegar að aðkoma ríkisvaldsins að orkumálum hefur tekið miklum breytingum frá því að orkuráð var sett á laggirnar viðfangsefni orkuráðs hafa færst í ríkari mæli yfir í að meta tæknilega möguleika og útfærslur vegna þeirra verkefna sem orkusjóður kemur að frumvarpið kemur einnig til móts við þær athugasemdir ríkisendurskoðunar að núverandi fyrirkomulag kunni að vera of kostnaðarsamt miðað við umfang verkefna orkuráðs og orkusjóðs er því um einföldun í regluverki og hagræðingu að ræða við gerð frumvarpsins var haft samráð við orkustofnun orkusjóð og orkuráð í kostnaðarumsögn með frumvarpinu kemur fram að á árinu tvö þúsund og tólf námu þóknanir vegna orkuráðs um fjögur komma sex milljónum króna með launatengdum gjöldum á móti er gert ráð fyrir að umsýslukostnaður við nýja þriggja manna úthlutunarnefnd samkvæmt frumvarpi þessu verði um tvær milljónir króna á ári verði frumvarpið að óbreyttu lögfest má gera ráð fyrir að útgjöld ríkissjóð muni lækka um tvær komma sex milljónir króna á ári hæstvirtur forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar atvinnuveganefndar og annarrar umræðu